Ebből kifolyólag is az Európai Unió elkötelezte magát, hogy csökkenteni próbálja a közúti balesetek számát.

A fő hangsúlyt elsősorban a biztonsági szempontokra kell helyezni, ezért a jövőbeni járműveket alapszintű fedélzeti telematikai platformmal kell ellátni, amely különböző műszaki megoldásokat kapcsol össze, így biztosítva az EU egész területén elérhető pontos vezeték nélküli helymeghatározást és a járműirányító rendszerekhez való csatlakozást. Biztosítani kell továbbá, hogy egyetlen kiegészítő fedélzeti alkalmazás se késleltesse a 112 es e segélyhívó rendszer bevezetését. A szolgáltatásnak minden európai autós javát szolgálva díjmentesnek kell lennie, függetlenül a jármű típusától és márkájától. Előzőleg a fogyasztók számára világos tájékoztatást kell nyújtani a rendszer működéséről.